Spoštovani predsednik državnega zbora, hvala za besedo, dovolite mi najprej, da vsem poslankam, vsem strokovnim sodelavkam, vsem zaposlenim v državnem zboru in seveda vsem državljankam Republike Slovenije iskreno čestitam ob njihovem oziroma vašem prazniku, včasih vam ne znamo pokazati, kako vas cenimo, pa naj bo to vsaj danes, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani gospe in gospodje, v letu, ko obeležujemo petnajst let članstva Slovenije v Evropski uniji, je vlada že dvanajstič po vrsti pripravila predlog deklaracije o usmeritvah Slovenije za delovanje v institucijah Evropske unije, tudi tokratna deklaracija nastaja v času, ko je Evropa soočena z velikimi izzivi, navidez manj oprijemljivimi kot pred leti, v času ekonomske in kasneje migracijske krize, a vendarle nič manj pomembnimi, morda celo še bolj, današnje izzive v Evropi bistveno bolj kot prej opredeljujejo velike spremembe v svetu, od hitrega spreminjanja geopolitičnega ravnotežja sil in s tem povezanih varnostnih vprašanj spodkopavanja multilateralizma, množičnih migracij do vse opaznejših posledic podnebnih sprememb in tehnološke prodornosti novih globalnih akterjev, ti zunanji pojavi, ki se jih premalo zavedamo, terjajo hiter in enoten odziv Evropske unije, saj jim še tako velike države članice same niso kos, vendar tovrstnega odziva prepogosto ni, bodimo odkriti, Uniji manjka odločnosti, medsebojnega zaupanja in spoštovanja do govorjenega, volje za kompromisne odločitve v skupno dobro, predvsem pa manjka zavedanja, da živimo v enem od najbolj mirnih razvitih in človeku prijaznih delov tega planeta, kjer so priznane vrednote, demokracija, človekove pravice, pravna država ter solidarnost, pa čeprav so te žal vedno bolj predmet različnih razlag. kar na krilih populizma in nacionalizma vodi v fragmentacijo evropskega prostora, želim verjeti, da smo se iz kriz kaj naučili, lekcija brexita bolečega in za mnoge nerazumnega izstopanja Združenega kraljestva iz Evropske unije je res okrepila enotnost sedemindvajseterice držav, ki se ponovno bolj zavedamo pomena in prihodnosti Evropske unije, pa vendar se pred letošnjimi evropskimi volitvami ne moremo znebiti občutka, da lahko večjo moč dobijo tisti, ki želijo manj Evrope, lažni preroki, ki ne stremijo k boljši in varnejši Evropi, ki ne želijo napredka, tesnejšega sodelovanja in mobilnosti mladih širom Evrope, ampak nas iz lastnih kratkovidnih interesov želijo vrniti v nemirne čase prejšnjega stoletja. Brexit je ena takšnih stvari. Spoštovani, v okviru že nekaj let trajajoče razprave o prihodnosti Evropske unije so bila v lanskem letu širom Evrope organizirana številna posvetovanja z državljani, tudi pri nas, posvetovanja, s katerimi bomo nadaljevali tudi v tem letu, so pokazala da je podpora evropskemu projektu ne glede na vse krize in pomanjkljivosti trdna, to nas opogumlja in kot voditelje zavezuje, da iščemo skupne evropske rešitve za prihodnje izzive, deklaracija pred vami torej ne nastaja kot izoliran dokument, naslanja se tudi na strateške dokumente in usmeritve naše države, izpostavlja štiri temeljne cilje za delovanje Slovenije v Evropski uniji v obdobju do sredine leta dva tisoč dvajset, prvič, varnejšo Evropo in Slovenijo drugič, uspešno gospodarstvo in trajnostno skrb za okolje, tretjič, okrepljeno socialno razsežnost prihodnje Evropske unije, in četrtič, močnejšo Evropsko unijo na svetovnem prizorišču, varnostna dimenzija zadeva številna področja življenja, z mnogimi varnostnimi izzivi se soočamo že dlje časa, vse pogostejši pa so kibernetski in informacijski napadi ter lažne novice, ki imajo vpliv na kritično infrastrukturo, na stališča družbe in na naše razmišljanje ter lahko vplivajo na poslabšanje nacionalne varnosti, zato si bo Slovenija še naprej prizadevala za krepitev vseh oblik in vrst nacionalnih in evropskih zmogljivosti pri zagotavljanju heterogenih varnostnih groženj in tveganj s posebnim poudarkom na zagotavljanju kibernetske oziroma informacijske varnosti, bistveni cilj za ohranitev unije mobilnosti, kakršne si želijo državljani, je tudi vrnitev k polnemu delovanju schengenskega območja brez nadzora na notranjih mejah, okrepiti je treba varovanje zunanje meje EU, boj proti tihotapcem in trgovcem z ljudmi ter vzpostaviti učinkovit sistem vračanja in takšen azilni sistem, ki bo deloval tudi v času kriznih situacij, še naprej si bomo prizadevali za skupni odziv in politike unije za učinkovito in humano opravljanje migracij, pri čemer je bistveno vključevanje vprašanja migracij v druge politike Unije, kot sta razvojna in humanitarna pomoč, temeljno naših ravnanj bo zagotavljanje ravnotežja med načeli varnosti in solidarnosti, drugi strateški cilj, uspešno gospodarstvo in trajnostna rast za okolje, zahteva uravnotežen gospodarski socialni in okoljski razvoj, ki upošteva današnje podnebne izzive, Slovenija ostaja zavezana trajnostni rasti, razvijajočemu se enotnemu trgu Evropske unije, skrbi za mala in srednja podjetja ter dobro delujoči ekonomski in monetarni uniji, podpira tudi oblikovanje močnejšega in bolje delujočega enotnega digitalnega trga, vključno z uresničevanjem strategije skupnega digitalnega trga, naš cilj je, da Slovenija kot članica Evropske unije postane pomemben deležnik v svetovnem gospodarstvu in da v potekajočem procesu digitalne transformacije oziroma tako imenovane četrte industrijske revolucije še okrepi konkurenčnost gospodarstva in države kot celote ter s tem našim državljanom zagotovi delovna mesta, gospodarsko rast in blaginjo, cilj okrepiti socialno razsežnost na ravni Evropske unije je novejšega datuma, saj je socialna politika tradicionalno v pristojnosti držav članic, socialni model, ki je bil sprejet konec leta dva tisoč sedemnajst, je gotovo tudi odgovor na pričakovanja državljanov Evropske unije, ki si želijo več poenotenja na tem področju, prihodnja Unija pa naj bi ne glede na različnost nacionalnih sistemov s skupnimi ukrepi krepila vlogo socialnih partnerjev, spodbujala enakost med ženskami in moškimi ter pravice in enake priložnosti za vse, našla naj bi tudi odgovore, kako se učinkoviteje boriti proti brezposelnosti, diskriminaciji, socialni izključenosti in revščini, v tem okviru mora biti posebna skrb namenjena mladim na področju izobraževanja in usposabljanja ter pri vključevanju na trgu dela. V dinamičnih in pogosto nepredvidljivih svetovnih razmerah se vse bolj potrjuje, kako pomembna je krepitev vloge Evropske unije na svetovnem prizorišču, vodilo skupnega zunanjega delovanja Evropske unije ostaja globalna strategija za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije, Slovenija bo posebno pozornost posvečala zagovarjanju ohranitve in krepitve več stranskega sodelovanja in pomena spoštovanja mednarodne ureditve, ki temelji na mednarodnem pravu in v kateri mora imeti organizacija Združenih narodov osrednje mesto, tudi v okviru skupne zunanje in varnostne politike bomo posebno pozornost namenjali regiji Zahodnega Balkana, podpirali reformni napredek držav regije bliževanju Evropski uniji in izpostavljali pomen verodostojnega odzivanja Evropske unije ob izpolnjenih kriterijih napredka, v širši soseščini in svetu se bo Slovenija osredotočala na preventivno delovanje, iskanje mirnih rešitev, spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava človekovih pravic ter se predvsem za dejavnejši pristop Evropske unije pri reševanju dolgotrajnih kriz in konfliktov, dejstvo je, da je treba spremeniti paradigmo sodelovanja s tretjimi državami, iz katerih izvirajo migracije, ni dovolj samo razvojna pomoč, to sodelovanje mora postati bolj strateško in enakopravno, aktivno bomo sodelovali tudi v procesu nadaljnje krepitve skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije. Glede skupne trgovinske politike podpiramo odprto in pošteno mednarodno trgovino, ki temelji na pravilih in doseženih standardih Evropske unije, hkrati pa bomo še naprej zavezani multilateralnemu trgovinskemu sistemu z osrednjo vlogo Svetovne trgovinske organizacije. V mesecih, ki prihajajo, pričakujemo intenziviranje pogajanj o prihodnjem večletnem finančnem okviru Evropske unije, pri tem pomembnem dosjeju, ki začrtuje politiko Evropske unije v naslednjem sedemletnem obdobju, želimo hiter in ambiciozen dogovor, ki bi podal močno sporočilo, da Unija s svojimi načrti za prihodnost misli zelo resno, pri tem moramo biti toliko modri, da na eni strani zagotovimo sredstva za nove izzive, s katerimi se soočamo, hkrati pa ohraniti razumen obseg sredstev tako za kohezijsko politiko kot skupno kmetijsko politiko, znano je naše vztrajanje, da so nenadni drastični padci sredstev, namenjenih državam in regijam, ekonomsko nevzdržni in zato nesprejemljivi. Spoštovani, v zadnjem obdobju je bilo veliko govora tudi o vlogi Slovenije v Evropski uniji, mislim, da moramo biti pri tem realni, Slovenija z dvema milijonoma prebivalcev ni med velikimi članicami Evropske unije, a ne glede na to imamo kot polnopravne, polnopravna članica Evropske unije svoj glas, s katerim je treba ravnati premišljeno, ključni pri tem so jasna usmeritev, načelno delovanje ter visoka mera profesionalnosti, delovati moramo povezovalno in si dosledno prizadevati za trdnejšo in učinkovitejšo Evropsko unijo, ki ceni svoje dosežke ter spoštuje vrednote in načela, na katerih je bila zasnovana. Priznani evropski ekonomist je decembra lani v intervjuju za znan slovenski časopis dejal, navajam: "Slovenije nimam za periferno državo, zame je precej trdno v jedru evra, sicer pa le Slovenci mislite, da ste periferna država, kar je precej osupljivo." Konec navedka. Slednje omenjam zato, ker smo Slovenci glede svojega položaja v Evropi velikokrat preveč samokritični, manjka nam objektivnosti in samozavesti, da smo kljub nekaterim pomanjkljivostim razvita in urejena država, na katero smo lahko ponosni, in da lahko tudi male države pustijo pomemben pečat, če se zavedajo svoje vrednosti in potenciala, slednje nam je smelo vodilo tudi v luči pripravi na predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta dva tisoč enaindvajset, izkušnje kažejo, da gre za zahtevno in odgovorno nalogo, ki smo se jo lotili z vso resnostjo, priprave na različnih so že v polnem teku, tu ima svojo vlogo tudi državni zbor, ki mu bo vlada tudi redno poročala, prepričan sem, da bo na tej osnovi drugo slovensko predsedovanje pripravljeno tako, da bo ne le veljalo kot uspešno, temveč bo dejansko prispevalo tudi k večji prepoznavnosti in teži Slovenije v Evropski uniji. Hvala. Hvala, gospod predsednik vlade.